Film, ki mi je bil všeč, je bil ameriški film Memento, režiserja Christopherja Nolana, ki je meni osebno eden boljših režiserjev. Film mi je bil všeč zaradi tega, ker je zelo zanimiv, misteriozen, je posnet na drugačen princip kakor ostali filmi. njegovo zaporedje filmskih scen ni enako kronološkemu zaporedju dogodkov, zaradi česar mora gledalec ves čas budno spremljati film in povezovati stvari med sabo. film ima tudi takšen odprt konec, kar pomeni, da ima več možnih razpletov, odvisno od tega, kako si gledalec interpretira vsebino, kar mi je tudi zelo všeč. Film govori o enem moškem, ki ima redko bolezen, in sicer trpi za izgubo kratkotrajnega spomina, kar pomeni, da zjutraj, ko se zbudi, oziroma tudi kdaj čez dan, se kar spozabi, ne ve točno, kje je, zakaj je tam, kaj je počel, kakšni so njegovi nameni, zaradi česar mora imeti eno beležko, da si zapisuje svoje misli, da lahko kolikor toliko normalno živi. Njegov cilj pa je, da najde morilca svoje žene. Seveda ga bolezen pri tem zelo ovira in film govori o tem, kako on išče morilca svoje žene in kako se spopada z raznoraznimi izzivi in težavami, ko mu pridejo na pot. Izletniški kraj, ki mi je všeč, je Bled oziroma Blejsko jezero. Všeč mi je zaradi tega, ker je enostavno lep, ima lepo naravo, po jezeru se lahko peljemo s čolnom, lahko tudi obiščemo otoček na sredini jezera. V času sezone se lahko tudi kopamo v jezeru. Okrog jezera imamo ogromno gostiln, restavracij, kjer se lahko ustavimo in nekaj spijemo in nekaj pojemo. skratka, v primeru lepega vremena imamo na Blejskem jezeru lahko zelo lep in kvaliteten oddih. Blejsko jezero ima ogromno lepih znamenitosti, seveda je tukaj samo jezero, kjer se lahko kopa, lahko se ribari, lahko se gre po jezeru s čolnom. Potem je tukaj otoček na sredini jezera, ki je po mojem mnenju največja, blejska atrakcija. Na njem je tudi cerkvica, ki je zelo dobra za ogled. Tudi je veliko mladih parov se tam poroča, potem je pa tukaj še grad, blejski grad z lepim razgledom. In tradicionalna blejska kremšnita, ki jo lahko najdemo v slaščičarnah in gostilnah okoli jezera. Od mojega doma do Blejskega jezera pridemo v uri in petnajst minut. Najprej začnemo v Šmartnem v Tuhinju, kjer stanujem. Gremo skozi Tuhinjsko dolino do Kamnika, v Kamniku zavijemo za Podgorje, se peljemo skozi Podgorje, Križ do Komende. Skozi Komendo naprej proti Vodicam, kjer gremo na avtocesto proti Kranju. peljemo se nato nekaj minut po avtocesti in na Lescah za izvoz Lesce-Bled gremo ven in potem nas čaka še petnajst, dvajset minut vožnje do Bleda, kjer se nahaja Blejsko jezero. Poklic, ki mi je všeč, je elektrotehnik, saj je to poklic, za katerega se šolam tudi sam. Elektrotehnika je tehnična veda, v kateri se, dogaja veliko napredka v znanosti, kar pomeni, da nam poklic elektrotehnika omogoča, da se vedno učimo, vedno spoznavamo nove stvari, se vedno vedno bolj izpopolnjujemo v tej stroki, kar mi je zelo všeč. Imamo ogromno različnih opcij. Ogromno različnih področij elektrotehnike, za katere se lahko specializiramo, odvisno od tega, kaj nam je všeč. Je zelo iskan poklic, za katerega pravijo, da je tudi dobro plačan. Poleg tega je to tudi poklic prihodnosti. Ljudje, ki se ukvarjajo z elektrotehniko, lahko delajo ogromno stvari. Elektrotehnika je namreč zelo široka veda, ki se deli na več področij, kot so energetika, elektronika, avtomatika, telekomunikacije, mehatronika, tako da lahko nekdo, ki je elektrotehnik, programira vgrajene sisteme. Lahko se ukvarja z dizajniranjem oziroma z oblikovanjem in izdelavo elektronskih vezij. Lahko napeljuje elektriko po hišah, se ukvarja z daljnovodi, lahko se ukvarja z roboti in z umetno inteligenco, skratka, ogromno možnih stvari. Jed, ki mi je všeč in ki jo včasih pripravim tudi sam, je golaž. Seveda mi je všeč zaradi tega, ker je dober, ker ga imam zelo rad, ampak najbolj mi je pa všeč zaradi tega, ker ga povezujem z družabnimi dogodki. Jaz namreč nikoli golaža ne kuham sam, ampak vedno v sklopu nekega dogodka skupaj z družino ali prijatelji, kot je to recimo kresovanje, za prvi maj. Takrat se družina oziroma prijatelji zberemo in imamo neko kvalitetno druženje ob kuhanju golaža, ki mi potem ostane v spominu. Za golaž moramo najprej, narezati meso na koščke, običajno kakšno goveje meso, približno toliko kolikor mesa, oziroma malo manj tudi čebule. Potem v nekem loncu ali kotlu čebulo, prepražimo, seveda nasesekljano na drobne koščke, ko je pripravljena, damo potem še meso, ki ga lahko začinimo s kakšno papriko, soljo, poprom, vegeto oziroma začimbami po okusu. Potem čez nekaj časa to zalijemo in pustimo, da se kuha kakšno uro, dve, tri odvisno od načina priprave. po potrebi ga lahko tudi zgostimo z gostitveno maso in še na koncu popravimo okus s kakšnimi začimbami. Ena od knjig, ki mi je všeč, je knjiga, ki sem jo nedavno nazaj prebral. To je knjiga z naslovom Dvanajst pravil za življenje kanadskega pisatelja Jordana Petersona, ki je po poklicu redni profesor na univerzi, klinični terapevt in pa psiholog. Ima zelo dobro pogled na svet in v svoji knjigi se ukvarja z aktualnimi problemi, ki jih imajo ljudje po celem svetu. z v svoji knjigi našteje ogromno zelo dobrih primerov iz svojega praktičnega življenja in kvalitetno vrednoti posamezne zadeve, zaradi česar mi je ta knjiga zelo všeč. Knjiga Dvanajst pravil za življenje Jordana Petersona je razdeljena, kot že naslov pove, na dvanajst delov, dvanajst poglavij. Vsako poglavje predstavlja neko zaključeno celoto, kjer pisatelj izpostavi neki problem družbe ali posameznika, poda kakšen primer iz svojega življenja ali življenja ljudi, ki jih pozna. Ovrednoti zadeve, poda svoje mnenje in na koncu poglavja pripelje do enega zaključka nekega pravila oziroma nasveta za spopadanje z določenimi zadevami. Naravna katastrofa, ki mi je najbolj ostala v spominu, je žledolom, ke se je dogajal v Sloveniji leta dva tisoč štirinajst pozimi, se pravi na začetku leta. ostala mi je v spominu zaradi tega, ker je to, se mi zdi, da edina naravna katastrofa malo večjega obsega, ker je tudi prizadela konkretno, kraj, v katerem jaz živim. Takrat smo namreč bili skoraj cel teden popolnoma odrezani od sveta zaradi podrtih dreves, in nekaj dni tudi brez elektrike. skratka, ta, v takih razmerah, nismo bili nikoli prej in zaradi tega se mi je to toliko vtisnilo v spomin. Če lahko to stvar opredelimo kot orodje, potem bi jaz rekel, da je najbolj uporabno orodje telefon, zaradi tega, ker ga imamo vedno pri sebi in štiriindvajset ur na dan nam je na voljo za pisanje in klicanje drugih ljudi, s čimer se lahko zelo hitro dogovorimo neke stvari, izmenjamo informacije, kar nam zelo olajša, življenje. Poleg tega na telefonu shranimo lahko ogromno koristnih podatkov in za uporabo interneta na pametnih telefonih lahko zelo hitro tudi iščemo nove podatke, beremo novice, preberemo koristne zadeve. Skratka, nam zelo olajša, in če ga prav uporabljamo, poveča kvaliteto življenja. Meni najljubši letni čas je pomlad zaradi tega, ker takrat vse cveti, rože, drevesa, narava se prebuja, ogromno živali lahko vidimo. Ni ne premrzlo kot pozimi ali pretoplo tako kot poleti, ravno prav. Dobimo kakor neko motivacijo za delo in neko življenjsko energijo. Poleg tega ima ogromno mojih prijateljev in družinskih članov, ravno spomladi rojstni dan, tako kot tudi jaz sam. zato to zame pomeni tudi neko tako obdobje druženja. Ker, zaradi česar mi je pomlad še dodatno tako všeč. Seveda pa ima pomlad tudi slabe plati, namreč s tem, ko se začne prebujati narava, ko začnemo biti bolj odzunaj, je tudi zunaj ogromno več dela. na vrtu je treba prekopavati, potem saditi, potem pleti, treba je obrezovati drevesa, in kositi travo, sploh v primeru, da imamo doma kmetijo. To pomeni še dodatno, no, število novih del in pa še tisto muhasto deževno vreme, ke nam dodatno otežuje stvari. Hobi, ki je meni osebno všeč in ga tudi sam veliko prakticiram, je hoja. Všeč mi je zaradi tega, ker je prvo to dobro za zdravje, za kondicijo, potem to je neki čas zase, ker lahko neke stvari predelamo, razmislimo, pridemo do kakšne nove ideje, si zorganiziramo čas za preostanek dneva ali naslednji dan. skratka, če smo preveč obremenjeni z vseh strani, hočemo neki čas zase, da se malo sprostimo, se mi zdi hoja res, dober način, da to naredimo. Slabe stvari pri tem, da imamo hojo kot hobi, je to, da si moramo za njo vzeti čas kot praktično za vse hobije. seveda obstaja tudi možnost kakšnih poškodb. največja slaba lastnost se mi pa zdi to, da smo zelo odvisni od vremena. Pozimi je namreč hladno, sneženo, kmalu temno. Poleti vroče, pomladi deževno, skratka, zelo smo omejeni glede na vreme. Izmed vseh domačih živali je meni najbolj všeč pes. Zaradi tega, ker je za razliko od nekaterih drugih domačih živali zelo koristen, saj varuje hišo, laja v primeru, da pridejo neznani ljudje, kar nas velikokrat lahko reši pred kakšnim vlomom. Ni zelo zahtevno za vzdrževanje niti ne zelo drago. Je človekov dober prijatelj kajti, ko ne vemo, kaj bi delali oziroma potrebujemo neko sprostitev, nam je pes takrat lahko zelo dobra družba. Pes potrebuje seveda tudi primerno oskrbo vsak dan, večkrat na dan mu moramo dajati hrano, skrbeti moramo, da ima ves čas svežo vodo. Peljati ga moramo na sprehode in ne glede na to, ali imamo čas in kakšno je zunanje vreme. Ker je družabna žival, potrebuje tudi izven sprehodov neko druženje, neko pozornost, ki ki mu jo moramo dnevno nameniti. Nekateri psi pa potrebujejo tudi česanje zaradi tega, ker jim dlaka ne izpada. Ljudje ogrevajo svoje hiše na najrazličnejše načine, eden najbolj pogostih pristopov je s toplo vodo, kjer je topla voda tista, ke ogreva prostore in ki se distribuira po celi hiši. To vodo pa potem lahko ogrevamo na različne načine. Najbolj pogost, najbolj enostaven princip je ogrevanje vode s pečjo na drva, potem s pečjo na kurilno olje, kakšen bolj moderen pristop je pa s toplotno črpalko, ki črpa toploto iz zunanjega zraka in potem s to toploto ogreva vodo. Abrahama letos v januarju pričakujem, težko že čakam, da v družbi z vami ga praznujem. Sobota devetnajsti prvi dva tisoč triindvajset je za praznovanje abrahama izbrani dan na turistični kmetiji Trebušak bi ga proslavili, ko natanko ob dvanajstih bi se tam dobili. Upam, da odzvali se boste vabilu in se mi pridružili na slavnostnem kosilu. Lepo pozdrav, Matic. Je res že štirideset let minilo, odkar vstopil si na vlak življenja, a nikar se ne sekiraj, let nikar ne skrivaj, ne tlači jih v klobuk, naj ti bojo rajši v poduk, saj v tem času enkratno bitje si postal in le najboljše od sebe dal. Na tvoj rojstni dan naj bo le križišče, kjer na vseh poteh te sreča išče. Naj bo vzhod, zahod, sever ali jug, sreča v vseh smereh s teboj naj gre na pot. Vse najboljše.